Hvala za odgovor, gospa ministrica. Vendarle me zanima konkreten podatek, koliko vlog za posamezne pravice, se pravi, še enkrat, za otroški dodatek, subvencije, vrtce, državne štipendije, koliko je tega še ostalo nerešenega? Kar se tiče teritorialnega reševanja oziroma, primernega razporejanja obremenitve, to ste, odgovorili, zanima me pa pač ta podatek, koliko je še čisto kvantitativno, tega? Nadalje me zanima tudi, kaj pomeni reševanje v najkrajšem možnem času? Ker tukaj se pogosto pogovarjamo o ljudeh, ki so v socialni stiski, o ljudeh, ki nimajo nekaj hudega, gmotnega položaja, ne. Večina študentov, tolče zelo slabo, ni ne živi v nekem v nekem luksuzu, tudi prejemniki otroških dodatkov, tisti, ki so iz nižjih dohodkovnih skupin, jim ni najbolj lušta luštno znižanje plačilo vrtcev, prav tako ne nižji dohodkovni razredu so tisti, ki potegnejo tukaj ta kratko, in zato me zanima kdaj lahko pričakujemo, da, da bojo te vloge rešene, pa tudi, kaj bo ministrstvo storilo za to, da se ti centri razbremenijo, zato da se usposobi dodaten, kader, in tako, naprej, ne. Omenili ste, neki načrti, da se pripravijo, da so se pripravili, da se sedaj izvajajo, ali kako? Mislim, v kakšnih časovnih okvirih se tukaj pogovarjamo in o kakšnem obsegu kadrovskih okrepitev, ker mimo tega ne gre, ne, mimo kadrovskih okrepitev ne gre. Kako se, s tem v zvezi pogovarjamo? Nadalje me zanima poračun za, nazaj. Prejeli ste poziv Zveze prijateljev mladine Moste-Polje, ki pravi, da bi morali predpisati pavšalni znesek, ki bi se prosilcu izplačal, če CSD o njegovi pravici ne odloči v razumnem roku. A je to nekaj, kar vidite mogoče kot rešitev za kompenzacijo za te, ki so čakali, ki so čakali predolgo, ne, kot rečeno, zaradi, izpada otroških dodatkov otroci v nekaterih revnejših družinah ne bodo dobili božičnega darila in tako naprej. In navsezadnje, kaj se je zgodilo s tristo tisoč evri, ki so šli podjetju A T Kearney, za podporo tej reorganizaciji, kar so spet SD-jevci, predhodniki na vašem ministrstvu naredili ...